werkbaar zijn gebleken decentrale aanpak, partnerschap, koppeling van programma's op diverse niveaus, meerlagig bestuur.

Alle bouwstenen met een extra accent ook op de grensoverschrijdende samenwerking doelstelling 3 worden volledig ondersteund.

Prima om erover te praten, want we hebben er nog niet over gepraat. We weten nog niet om welke regio's het gaat.

De benadering van overgangsmechanismen en instrumenten staat niet ter discussie. Dat hadden we